Signora Presidente, onorevoli colleghi, volevo chiedere al Commissario Katainen se veramente pensa che questo strumento, oltre quelli che sono i dati che cerca di promuovere in tutti modi, stia realmente stimolando la domanda all'interno dell'Unione europea, perché guardando i dati su quello che è il reale stimolo che sta portando questo strumento, più l'inflazione core che rimane molto bassa, i sottoccupati che stanno aumentando proprio per le riforme che Lei, da falco della Commissione, sta proponendo a dismisura, soprattutto nei paesi del Sud Europa, ecco, questi sono i problemi e servirebbero molti più investimenti pubblici. Purtroppo gli investimenti privati che porterà il fondo Juncker, se andiamo a fare proprio i calcoli per dimostrare che i suoi dati sono molto gonfiati, arriveremo a 500 miliardi forse, nel 2020, di investimenti generati, quindi 100 miliardi l'anno, diviso 28 paesi tre miliardi e mezzo l'anno per paese. Ecco, una cifra abbastanza ridicola rispetto a quello di cui necessita oggi l'economia. Io sono a favore di una razionalizzazione della spesa pubblica su investimenti veramente produttivi, però abbiamo bisogno di allentare le briglie dell'austerità, altrimenti per alcuni paesi non ci sarà la speranza di ripagare questo mostruoso debito pubblico, che ad esempio il mio paese ha, ma non si può ripagare un debito pubblico del 135 per cento rispetto al PIL, bisogna secondo me far crescere il PIL in modo sostenibile, in modo tale che il denominatore venga abbattuto. E, utilizzando solo questo strumento, capisce che non si riuscirà a uscire da questa situazione.